Señor Presidente, reitero la necesidad de llegar a un acuerdo global y de futuro que asegure la supervivencia de las personas más necesitadas de la Unión.

Los datos que tenemos —trece millones de personas que padecen pobreza en diecinueve Estados miembros, treinta millones de personas mal nutridas o cuarenta y tres millones en riesgo de sufrir pobreza alimentaria— demuestran la necesidad de trabajar conjuntamente para lograr el mantenimiento de este programa más allá del año 2013. Debemos aprovechar el debate en torno al marco financiero plurianual, así como el relacionado con la reforma de la PAC, para asegurar las ayudas alimentarias y acabar con las trabas jurídicas. Los Estados miembros atraviesan un período de dificultades pero, por esa misma razón, es ahora cuando tenemos que hacer mayores esfuerzos para proteger a quienes más están padeciendo la crisis los niños, los enfermos, los parados, los ancianos y, en general, ochenta millones de personas que actualmente viven por debajo del umbral de la pobreza.